Ich denke, das Ziel der Europäischen Union ist klar eine bessere gemeinsame Eisenbahnpolitik zu gewährleisten.

Und ich danke explizit der Berichterstatterin sehr dafür, dass sie an diesen mehrjährigen Finanzierungsplänen zwischen Infrastrukturbetreibern und den Mitgliedstaaten auch festgehalten hat. Denn das ermöglicht eine langfristige Planung bei den Finanzierungen, das gibt eine gewisse Planungssicherheit und vor allem wird sich das positiv auf die Entwicklung des europäischen Schienenmarkts auswirken. Es ist heute schon diverse Male erwähnt worden Der wichtigste Punkt in dieser Gesetzgebung wird sein, dass man die nationalen Regulierungsbehörden

Diese Gesetzgebung wird diese unfairen Praktiken erstens überwachen und zweitens wird sie sie auch beheben bzw.

Und als letzter Punkt, was ein Schritt in die richtige Richtung ist natürlich die Transparenz bei den Finanzierungsströmen. Da muss man auch ganz klar hervorheben, dass das natürlich nicht den Weg dafür bereiten darf, dass die Trennung von Netz und Betrieb vorweggenommen wird, denn das wäre ein zu starker Eingriff in die nationalen Subsidiaritätsrechte. Daher sollten wir es dabei belassen. Ich danke ausdrücklich nochmals der Berichterstatterin und ganz besonders auch den Schattenberichterstattern, dass wir eine gute Gesetzgebung gefunden haben!